Madame la Présidente, l'Union européenne est le plus grand marché d'exportation de produits textiles pour le Bangladesh.

Elles peuvent mettre fin à l'indifférence qui naguère encore était la règle face aux drames auxquels sont exposés les travailleurs des pays en développement et, en premier lieu, les femmes. Ajoutons que le changement des habitudes de consommation peut contribuer, à son tour, à atténuer quelque peu la gravité de la situation. Soyons conscients, cependant, que toutes ces mesures et initiatives ne sont pas suffisantes.

Le commissaire De Gucht vient de souligner la responsabilité de l'Organisation internationale du travail.

Il a insisté sur le rôle de l'OCDE, sans passer sous silence la responsabilité sociale des entreprises européennes. Très bien! Quand il dit que l'enjeu n'est pas commercial, j'aimerais cependant l'inviter à préciser sa pensée en répondant à la question suivante si toutes les mesures qu'il a évoquées ne devaient pas produire les résultats souhaités, la Commission n'estime t elle pas que l'Organisation mondiale du commerce devrait, à son tour, prendre des mesures de rétorsion susceptibles de faire plier les entreprises et pays directement responsables de cet esclavage moderne, que nous sommes nombreux à dénoncer au sein de cette enceinte, pour la deuxième fois déjà au cours de cette année?